Paní předsedající, se základním cílem tohoto nařízení souhlasím. Upozorňuji, že je třeba, aby Evropská unie měla nástroj, pomocí kterého bude moci sankcionovat ten systém, tu zemi, kde vlivem systémových nedostatků v soudnictví a ve státní správě hrozí poškození finančních zájmů Evropské unie. Já sice nesouhlasím s některými aspekty navrhovaného procesu, ale myslím, že to je možné ještě v detailech dopracovat v rámci trialogu. Přes jisté výhrady tedy, které mám, tak považuji za důležité, aby Evropská unie měla tento nástroj, a proto jsem pro zprávu hlasovala.